Solicit statelor membre să ia măsuri care să ajute femeile să concilieze viața privată cu viața profesională și să încurajeze spiritul antreprenorial în sectoare precum energiile regenerabile, agricultura, turismul și realizarea de inovații ecologice, în special în sectorul serviciilor. De asemenea, solicit sprijinirea și încurajarea accesului femeilor la microcreditarea pentru întreprinderile de mici dimensiuni. Conform estimărilor Comisiei, implementarea planului pentru eficiență energetică are potențialul de a crea până la două milioane de locuri de muncă. Solicit statelor membre să dezvolte cursuri de pregătire, prin programele FEDER și FSE, destinate să faciliteze accesul femeilor la noi locuri de muncă ecologice și la tehnologii emergente cu impact asupra mediului. Susțin adoptarea de către statele membre a unor politici fiscale care să promoveze dezvoltarea unei economii ecologice, stimularea investițiilor în infrastructuri durabile și în inovări ecologice.